Señora Presidenta, yo quería manifestar mi gran satisfacción por la liberación de los juristas del Tribunal Penal Internacional, y, concretamente, del aragonés Esteban Peralta Losilla, que han sido liberados precisamente tras una serie de gestiones hechas por el Presidente del Tribunal y otras organizaciones internacionales. Y, asimismo, frente a una noticia positiva de gran satisfacción, puesto que yo entiendo que estos juristas